La taxe plastique, c'est fantastique, mais c'est 5 milliards, et ça va diminuer. La meilleure solution, celle qui peut rapporter le plus d'argent et rassembler le plus de pays, c'est la taxe sur les transactions financières.

Malgré le Brexit et malgré la crise, une taxe sur les transactions financières peut rapporter chaque année 50 milliards. En 2011, la Commission Barroso avait proposé une directive, et cette directive, malgré le Brexit et la crise, peut rapporter chaque année 50 milliards.

C'est la position du groupe social démocrate voilà une solution pour un budget plus ambitieux, sans un euro de plus des États membres. Le Conseil a dit que c'était une priorité, l'Allemagne a dit que c'était une de ses priorités.

Je suis rapporteur du budget 2021 et, comme citoyen, comme député, je ne pourrai pas accepter un budget si on n'a pas eu cette année un accord sur la TTF. Nous voulons 50 milliards de plus pour la santé, le climat et l'emploi.